Debate tras debate insiste en que en esta crisis hay muchas crisis. La primera es la que expresa el divorcio entre la moneda única y la falta de instrumentos para defenderla desde el punto de vista fiscal y presupuestario. La segunda expresa el divorcio entre la economía productiva —la economía real— y la economía financializada global, porque la economía financiera se ha convertido en la enemiga del crecimiento y del empleo. Pero la tercera es la que denuncia nuestro clamoroso problema con los tiempos de respuesta.

Y es mucha la gente en Europa que quiere que en el próximo Consejo alguien diga con claridad que no se trata de préstamos por goteo o de plazos imposibles o plazos infinitamente indefinidos, sino de que se haga ahora lo que hay que hacer una nueva estrategia para acondicionar crecimiento, empleo, inversiones productivas para sacar a Europa de este bache que tiene a la ciudadanía europea en una situación de desesperación como no habíamos conocido desde que se puso en marcha el proyecto hace más de cincuenta años.